en nefndin hefur fjallað um málið og fengið á sinn fund fulltrúa frá utanríkisráðuneyti dómsmálaráðuneyti málið fór jafnframt til umsagnar og barst umsögn frá ríkissaksóknara með þessari tillögu er leitað heimildar alþingis til fullgildingar á samningi gegn fjölþjóðlegri skipulagðri glæpastarfsemi sem samþykktur var af allsherjarþingi sameinuðu þjóðanna í new york árið tvö þúsund megintilgangur samningsins er að stuðla að samvinnu milli ríkja með það að markmiði að berjast gegn fjölþjóðlegri skipulagðri glæpastarfsemi með skilvirkum hætti því er nauðsynlegt að draga úr mismun á réttarkerfum sem torveldar samstarf ríkja og gera lágmarkskröfur til landsréttar aðildarríkjanna til að efla alþjóðlegt samstarf meðal þess sem aðildarríki samningsins skuldbinda sig til að gera refsivert í landsrétti sínum er þátttaka í skipulögðum glæpasamtökum þvætti ávinnings af glæp spilling og hindrun á framgangi réttvísinnar nefndin bendir á að þrjár bókanir hafa þegar verið gerðar við samninginn og unnið er að fullgildingu tveggja þeirra hér á landi nefndin leggur áherslu á að þeirri vinnu verði hraðað eftir megni til að styrkja framkvæmd samningsins nefndin vekur athygli á því að dómsmálaráðherra hefur lagt fram frumvarp til laga um breytingar á almennum hegningarlögum en breytingarnar sem lagðar eru til leiðir að hluta til af palermó samningnum það frumvarp er nú til meðferðar í allsherjarnefnd með þessum orðum vil ég greina frá því að nefndin leggur til að þessi tillaga verði samþykkt